W Unii Europejskiej jest osiem krajów, które wprowadziły instytucję odpowiedzialności solidarnej.

Czy rzeczywiście wprowadzenie tej instytucji zabezpieczy ochronę praw pracowniczych?